breytingu á lögum um vátryggingarsamninga númer þrjátíu tvö þúsund og fjögur frumvarpið er á þingskjali þrjú hundruð sjötíu og átta

fjögur var vátryggingarfélögum ætlaður rúmur tími til að undirbúa sig fyrir gildistöku þeirra og koma þau til framkvæmda fyrsta janúar næstkomandi

skyni að gera skýrari greinarmun á milli svonefndra heilsutrygginga án uppsagnarréttar það er sjúkdómatrygginga annars vegar og hreinna áhættulíftrygginga hins vegar sem eru breytingar á áttugasta og fimmtu greinar og áttugustu og sjöttu grein laganna og loks árétting um rétt eftir lifandi maka til greiðslu vátryggingarfjárhæðar sem er breyting á hundrað greinar laganna

og vík ég þá fyrst að nauðsyn þess að gera gleggri greinarmun á heilsutryggingum án uppsagnarréttar það er sjúkdómatryggingum og áhættulíftryggingum í sextugasta og fyrstu grein laganna segir að þegar rætt sé um líftryggingu í öðrum hluta

greinar og áttugustu og sjöttu grein laganna vegna heilsutrygginga án uppsagnarréttar vátryggingafélagi er undir þær falla svonefndar sjúkratryggingar er talið nauðsynlegt að skerpa þann mun sem er á hreinum áhættulíftryggingum og sjúkdómatryggingum eiga mismunandi sjónarmið við um áhættumat í sjúkdómatryggingum en áhættulíftryggingum breyting sú sem lögð er til á áttugasta og sjöttu grein varðar samspil sjúkra og sjúkdómatrygginga við samanburð við sambærilegar vátryggingar erlendis hefur komið í ljós að vandkvæðum er bundið að binda ábyrgðartakmörkun við sjúkratryggingar eingöngu eins og gildandi ákvæði gerir ráð fyrir þá er rétt að fram komi að í sjúkdómatryggingu kann hið bótaskylda tilvik að vera aðgerð sem leiðir af sjúkdómi en ekki greining sjúkdóms sem slík því er nauðsynlegt að bæta við ákvæði tilvísun til tjónsatvika en einskorða það ekki einvörðungu við sjúkdóminn sem slíkan ég vík þá næst að þeim breytingum sem lagðar eru til á hundrað greinar laganna samkvæmt lögum númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um staðfesta samvist geta tveir einstaklinga af sama kyni stofnað til staðfestrar samvistar þar er almennt gert ráð fyrir að staðfesting samvistar hafi sömu réttaráhrif og stofnun hjúskapar í lögum um vátryggingarsamninga kemur hugtakið maki víða fyrir er ágreiningslaust samanber lög um staðfesta samvist að hugtakið maki í lögum um vátryggingarsamninga taki almennt einnig til einstaklings í staðfestri samþykkt í hundrað greinar er fjallað um rétt til greiðslu bóta frá vátryggingafélagi þegar vátryggingartaki hefur ekki sjálfur ráðstafað vátryggingunni er þar í ýmsu horft til ákvæða erfðalaga sem fyrirmyndar meðal annars varðandi réttindi maka í athugasemd með annarri málsgrein hundrað greinar segir hins vegar að orðið maki taki ekki til eftirlifandi samvistarmanns þótt til samvistar hafi verið stofnað samkvæmt lögum um það efni númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex að vonum hafa þessi ummæli í athugasemd orðið tilefni skoðanaskipta og nokkurs ágreinings hefur þetta atriði komið til skoðunar hjá forsætisráðuneytinu þar sem unnið er að því að nema úr lögum ákvæði er hafa að geyma mismun í garð samkynhneigðra til þess að taka af öll tvímæli um rétt eftirlifandi maka leggur frumvarp þetta til að breyting verði gerð á fyrsta málslið annarrar málsgreinar hundrað greinar með því er það áréttað að ummæli um réttindi eftirlifandi samvistarmanns í athugasemdum í frumvarpi til laga um vátryggingarsamninga skuli ekki hafa þýðingu við túlkun og framkvæmd laga númer þrjátíu tvö þúsund og fjögur

níutíu og sex hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu óska ég þess að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar